Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Der Vorschlag der Kommission ist logisch, und er ist zwingend. Er macht die Beschlüsse des Gipfels vom Juni glaubwürdiger, weil er sie konkretisiert. Jetzt geht es an die Gesetzgebung. Eine gemeinsame Währung benötigt eine gemeinsame Aufsicht für alle Banken, eine gemeinsame Budget und eine gemeinsame Steuerpolitik, eine gemeinsame Banken Fiskal Wirtschafts und Sozialunion und eine politische Union als Ziel.

Wir könnten sagen, warum nicht gleich? Vor zwei Jahren haben wir es gefordert bis zum Herbst letzten Jahres vom Rat blockiert. Fangen wir nicht jetzt schon wieder an, die Vorschläge in allen Details zu blockieren, statt an die Arbeit zu gehen, um sie konkret umzusetzen und die Ziele zu verwirklichen. Keine weiteren Blockaden!

Ich bitte Sie mitzuhelfen, dass wir in der laufenden Arbeit eine Kompatibilität zwischen der Bankenunion und diesen Vorschlägen herstellen. Dazu benötigen wir eine klare Klärung zwischen unabhängiger Währungspolitik und der Aufsichtsaufgabe, zwischen EBA und EZB und zwischen den aktuellen Finanzmarktregulierungen und den Vorhaben für die Zukunft.

Blockieren wir uns nicht selbst!